Liczba stron internetowych szybko wzrasta, a służą one coraz częściej właśnie do udzielania informacji czy też świadczenia usług.

W sektorze publicznym strony internetowe liczy się już w setkach tysięcy, ale tylko mniej niż 10 stron internetowych w UE spełnia standardy dostępności sieci. Obszar ten natomiast jest polem działania tysięcy przedsiębiorstw, dających miejsca pracy oraz wytwarzających obroty rzędu 144 miliardów euro. Dostępność sieci może przyczynić się do dalszego rozwoju jednolitego rynku i zapewnienia wszystkim obywatelom Unii powszechnego dostępu do usług. Dostępność sieci ma bowiem ogromne ekonomiczne znaczenie i dysponuje znacznym potencjałem w zakresie wzrostu gospodarczego i włączenia społecznego. Chodzi przecież o korzystanie ze stron internetowych przez wszystkich obywateli, w tym osoby niepełnosprawne.

Jednym z ważniejszych aspektów jest określenie rodzajów stron internetowych instytucji sektora publicznego, które mają istotne znaczenie dla udziału obywateli w życiu gospodarczym i społecznym. Dostępność sieci obniży koszty administracyjne dla gmin, ale oczywiście należy także wziąć pod uwagę obecną sytuację finansową tych najmniejszych podmiotów publicznych tak, aby dyrektywa nie stała się dla nich obciążeniem, któremu nie mogą podołać. Jest też kwestia zdefiniowania zadań publicznych, ponieważ załącznik wymienia na przykład usługi bankowe czy działalność kulturalną i informację turystyczną, jako zadania w kompetencji podmiotów publicznych, więc jest to pytanie o zakres tych zadań. Państwa członkowskie już wdrożyły przepisy w tej kwestii, jednak wciąż istnieją bariery ze względu na różnice w podejściach poszczególnych państw, dlatego konieczna jest pełna harmonizacja.